Señora Presidenta, lo primero, condenar y rechazar esos actos que comentaba el señor Tremosa.

Lo digo porque la radiografía que usted ha hecho hay que completarla, y lo que ha ocurrido en nuestro país estas mismas semanas es que hay una bomba de la extrema izquierda en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, una bomba de la extrema izquierda en un ayuntamiento de la comunidad autónoma de Galicia, quemas de banderas españolas y de retratos de Su Majestad el Rey Juan Carlos por parte de la extrema izquierda y nacionalistas radicales en su comunidad, en Cataluña, y algo que conozco bien insultos, amenazas y asaltos contra miembros del Partido Popular y sus sedes en el País Vasco por parte de los acólitos de los terroristas de ETA, es decir, de la extrema izquierda. Me gustaría también que en la comunidad autónoma de Cataluña pudieran detener a esas personas que hicieron esas cosas y que, como usted sabe, fueron detenidos en Madrid y no en Cataluña.